Je to ich právo. Úlohou britských štátnych inštitúcií ale je, aby túto vôľu vykonali, a ako vidíme, nedarí sa im to. Obe vlády, ktoré po referende vznikli, neboli schopné túto dohodu priniesť na stôl. Chcem zdôrazniť, že sme vždy pripravení s Veľkou Britániou rokovať a ak vláda v Londýne nie je na odchod pripravená, môžeme s ňou uzatvoriť dohodu o odklade. Potrebujeme však počuť jasné stanovisko. Buď odídeme, alebo ostaneme, alebo si vypýtame čas na rozmyslenie. To sa nám ale, žiaľ, z Londýna nedostáva. V každom prípade budeme vždy chrániť práva našich občanov, ktorí v Británii pracujú, študujú, žijú. Nech dopadne brexit akokoľvek, naše zásady zostanú jasné.